Prije svega u smislu osposobljavanja i usavršavanja policijskih službenika te potvrđuje njegovu veliku ulogu u koordinaciji među državama članicama i potpori prekograničnih operacija te u istragama. Drago mi je da Parlament i Vijeće pokazuju političku zrelost zalažući se za uspostavu kvalitetnog nadzora nad ovom agencijom.

Među političarima će se uvijek naći oni kojima učinkovitost ovakvih agencija nije na prvom mjestu i koji su svoju moć skloni upotrijebiti kako bi manipulirali njihovim radom u svrhu vlastitog materijalnog ili političkog probitka. Stoga držim kako bi Parlament na drugi način trebao iskoristiti legitimitet kojeg crpi iz demokratskih izbora te imenovati nezavisne stručnjake uz posebno tijelo koje bi nadziralo aktivnosti Europola.